Řada řečníků zde vyzdvihovala roli EU jako lídra přechodu na energii z obnovitelných zdrojů a zdůrazňoval se zde význam boje proti změnám klimatu. Rád bych se však zeptal Komise, jak bude reagovat na deklarovaný záměr americké vlády odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu. Je jistě chvályhodné, že se EU zavazuje ke snižování emisí, stanovuje si další, možná až nerealistické cíle, nicméně pokud se nepřipojí USA jako největší znečišťovatel, silně pochybuji o efektivnosti našeho snažení. Planetu totiž máme jen jednu a to by si měl uvědomit i pan Trump.